Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Europäische Union ist einer der drei großen Player unter den G20, und deshalb setzt sich die Europäische Union große Ziele Afrika soll zu Wachstum und zu Arbeitsplätzen geführt werden ganz Afrika und das sei dann die Lösung für die Migrationskrise. Meine Damen und Herren, können wir bitte auf dem Teppich bleiben! Die Europäische Union hat es ja noch nicht einmal geschafft, Griechenland zu Wachstum und Arbeitsplätzen zurückzuführen, das kleine Griechenland, das im Vergleich zu afrikanischen Staaten ein wirklich wohlorganisierter, wohlentwickelter Staat mit einer starken Regierung ist.

Und deshalb ist es unrealistisch, nun über ganz Afrika zu reden und ganz Afrika stabilisieren und auf einen Wachstumspfad führen zu wollen.

Diese realistischen Ziele im Zuge der Immigrationskrise können nur lauten, dass wir uns auf den Norden Afrikas, auf die Mittelmeeranrainer in Afrika konzentrieren, auf die arabischen Staaten, da, wo Wachstum und Arbeitsplätze ebenfalls erforderlich sind und wo der islamische Terrorismus seine Brutstätte findet.